hæstvirtur forseti það má taka undir það sem hér hefur komið fram að sú niðurstaða sem náðist í gær hjá þessum þremur aðilum færeyingum evrópusambandinu og norðmönnum kemur auðvitað á óvart í ljósi þess að viðræðum var slitið fyrir viku vegna þess að einn þessara þriggja aðila ekki sá sem skilinn var útundan ef við getum orðað það svo gerði slíkar kröfur að aðrir gátu ekki gengist inn á það það sem strandaði á fyrir viku var óbilgirni norðmanna fyrst og fremst og þess vegna vekur þessi atburðarás furðu auðvitað er ótímabært að vera með miklar kenningar um undirmál og baksamninga og annað þess háttar á þessari stundu við höfum ekki þær upplýsingar við vitum um tilraunir í þá átt frá fyrri stigum í þessum viðræðum eins og hæstvirtur sjávarútvegsráðherra greindi frá hér áðan en manni finnst atburðarásin í þessu efni lykta af undirmálum sem gerir að verkum að við hljótum að endurskoða marga þætti í samskiptum okkar við þessar þjóðir á þessu sviði það er hárrétt sem háttvirtur þingmaður steingrímur j sigfússon benti á að í ljósi hafréttarsáttmálans og stöðu okkar sem strandríkis verður þetta samkomulag þessara þriggja aðila enn ósvífnara en ella hefði verið það var auðvitað lengi eins og fram kom reynt að halda okkur utan við stöðu strandríkis í þessum viðræðum en eftir að það var viðurkennt varð ljóst að auðvitað á ekki að gera svona samning nema við séum við borðið fram að þessu hefur býsna góð pólitísk samstaða verið um stefnu íslands í þessum efnum það hefur verið góð samstaða hér í þinginu og á vettvangi utanríkismálanefndar um þær áherslur sem boðaðar hafa verið af íslands hálfu um að byggja veiðar úr stofninum á ábyrgum forsendum byggja þær á ráðgjöf vísindamanna það er auðvitað mikilvægt að þær ákvarðanir sem teknar verða í framhaldinu byggi á sömu forsendum þannig að við séum sjálfum okkur samkvæm það vekur auðvitað furðu að aðilar sem alla vega í orði kveðnu höfðu fallist á þessi sjónarmið viðurkenna þessi sjónarmið eins og evrópusambandið á fyrri stigum í viðræðunum skuli nú snúa við blaðinu og vera tilbúnir til þess að taka þátt í ákvörðunum sem augljóslega munu leiða til veiða sem eru langt umfram ráðgjöf það er eðlilegt eins og hér hefur komið fram að fulltrúar íslenskra stjórnvalda krefjist svara til dæmis frá evrópusambandinu um hvað valdi snúningi þess í málinu það er mjög mikilvægt að gera þær kröfur til fulltrúa evrópusambandsins við þurfum líka að láta færeyinga finna hvað okkur finnst um þeirra þátt í þessu og að sjálfsögðu norðmenn þó að við höfum auðvitað lengi vitað að þar væri við ramman reip að draga í sambandi við þessi mál það er mikilvægt að íslensk stjórnvöld stigi fast niður og láti í sér heyra hvað þetta varðar ég held að taka megi undir orð sem hafa fallið í þá veru hér í þessari umræðu það er reyndar athyglisvert að fyrrverandi hæstvirtur utanríkisráðherra taldi að við ættum að stíga mjög fast niður gagnvart færeyingum niðurstaðan í þessu máli er sú að við verðum með skýrum hætti að standa á rétti okkar í þessu sambandi við eigum ekki að líta svo á að við þurfum að fara bónarleið til þessara aðila til að biðja þá um leyfi um hvað við megum veiða við verðum að taka ákvarðanir á okkar forsendum í þeim efnum það er mikilvægt að við gerum það en í ljósi þeirra grundvallarprinsippa sem við höfum haldið fram í þessari umræðu alveg frá því að við fórum að taka þátt í þessum viðræðum verðum við sjálfum okkur samkvæm leggjum áherslu á ábyrgar veiðar en stöndum fast á rétti okkar en látum líka þessa aðila vita að okkur